Domnule președinte, vreau să mulțumesc colegilor raportori pentru colaborarea și munca pe care am depus o împreună și mulțumesc și dlui Sassoli pentru că cele două rapoarte sunt complementare și am avut o colaborare foarte bună.

După cum ați văzut în luările de poziție ale colegilor mei, aceeași situație se reflectă există o reticență a statelor membre, o frică pentru locul de muncă și pentru administrație în general. Independența autorităților naționale, cred eu, aduce un plus pentru securitatea zborului și pentru întreaga eficiență a activității în acest domeniu. Noi, în România, avem o vorbă de ce ți e frică nu scapi. Sunt absolut convins că, până la urmă, cerul unic european se va așeza acolo unde îi este locul, în beneficiul tuturor actorilor din această industrie și mai ales în beneficiul pasagerilor, care sunt beneficiarii acestui